Las novedades importantes de este Fondo serían todo lo relativo a la eficiencia energética —que ya se recogía también en los objetivos temáticos del Reglamento General— y al uso de energías renovables en el sector de la vivienda, así como el apoyo a una mejor eficiencia de la calefacción urbana y de la cogeneración de calor y electricidad.